Demain et après demain, la croissance et l'emploi, au mois de décembre la défense, au mois de mars l'énergie.

Je regrette néanmoins, Monsieur le Président je ne sais pas si c'est vous qui avez omis de l'inviter que M.